Decyzja o utworzeniu Europejskiego Funduszu Obronnego to może nieduży, ale wyraźny krok w kierunku, który definiowali tutaj, na tej sali pani kanclerz Merkel i możliwy przyszły przewodniczący Komisji Europejskiej pan Weber droga w kierunku armii europejskiej.

Nie zjednoczyliśmy się tutaj dla budowania siły politycznej, ale po to, żeby wspierać nawzajem niepodległość naszych państw.